Señora presidenta, la entrada de China en la OMC exigía cambiar las reglas del comercio multilateral si no queríamos que crecieran las desigualdades a nivel global. Por desgracia, la Unión Europea está dispuesta a permitir la liberalización plena del comercio con China, desmantelando abruptamente las protecciones vigentes para consolidar el modelo neoliberal de globalización. Queríamos que la lucha contra el dumping social y medioambiental figurara entre las herramientas antidumping de la Unión Europea, pero la propuesta que se va a votar no contiene ningún compromiso vinculante, solo criterios laxos y genéricos, y la carga de la prueba desaparece. Por el contrario, la Unión Europea exige a los países de la OMC que liberalicen y privaticen sus economías si no quieren que se les acuse de distorsionar el comercio exterior, agravando la feroz competencia entre países y entre trabajadores. No queremos que los trabajadores chinos sean explotados por las mismas multinacionales que mandan al desempleo a miles de trabajadores europeos.